Panie Przewodniczący! Jako sprawozdawca opinii do omawianego sprawozdania Komisji Transportu i Turystyki dotyczącego ustanowienia instrumentu Łącząc Europę muszę stwierdzić, że Komisja Europejska do tekstu rozporządzenia wprowadziła postulat dekarbonizacji, czemu się przeciwstawiałem. Przypomnę, że dekarbonizacja nie pojawia się w porozumieniu paryskim. Komisja Rozwoju Regionalnego nie zgodziła się nawet na moją poprawkę o wsparciu technologii czystego węgla. Nieuwzględnienie tej poprawki może znacznie zmniejszyć bezpieczeństwo energetyczne w Unii Europejskiej. Tekst Komisji jest także kontrowersyjny ze względu na przeniesienie środków z Funduszu Spójności. W mojej opinii uzyskaliśmy kompromis, który Komisja Transportu znacząco zmieniła, podwyższając kwotę do 10 miliardów euro a czerpie te